Offen gesagt nicht zur Freude aller, auch aus dem Mittelstand kommen Bedenken Dokumentationspflichten bedeuten höhere bürokratische Lasten. Aber auf der anderen Seite brauchen wir Fairness in der Entlohnung. Wir brauchen die Verhinderung von Sozialdumping. Wir brauchen den Schutz auch von jenen Unternehmen, die redlich mit ihren Beschäftigten umgehen. Es gab viel Kritik, auch gerade hier. Wir wollen in Deutschland keine neuen Mauern haben.

Die deutsche Bundesregierung hat gehandelt. Sie hat den Mindestlohn für reine Transitfahrten durch unser Land für Lkw ausgesetzt, Kontrollen eingestellt, Bußgeldverfahren ausgesetzt. Aber wenn Lkw durch Deutschland fahren und dort be und entladen werden, dann wie bei der Kabotage ist der Mindestlohn zu zahlen. Frau Kommissarin, Sie haben zugesagt, die komplizierten Regulierungen zu überprüfen. Einverstanden! Wir alle brauchen Rechtssicherheit bei Bewahrung des Subsidiaritätsprinzips. Ich empfehle, mit großer Sorgfalt vorzugehen und die volle Bandbreite an Auswirkungen auf einzelne Branchen und Mitgliedstaaten zu analysieren.